í vestmannaeyjum sæti hans á alþingi og verður áttundi þingmaður suðurkjördæmis venju samkvæmt breytist kosningatala þess þingmanns framsóknarflokksins sem er á listanum það er helga sigrún harðardóttir verður þriðji þingmaður suðurkjördæmis